Herr Präsident! Es ist ungefähr ein Jahr her, dass der Einsatz von Glyphosat weiterhin erlaubt wurde. Damit hat man nicht nur unsere Nahrungskette, sondern auch die Existenzen von Bauern in ganz Europa und nicht zuletzt unsere Gesundheit in Gefahr gebracht. Ich kann dem Bericht des PEST Ausschusses nur bedingt zustimmen, weil er die bereits getane Arbeit der Kommission zunichtemacht und mehr Input von Lobbygruppen als von wissenschaftlicher Seite kommt. Der Vorschlag, mehr Verantwortung in die Hand der EFSA zu legen, klingt nach einer guten Idee Aber nur, wenn der Agentur dafür ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Doch lassen wir auch Verantwortung bei den Ländern, bei den Bauern vor Ort. Der lokale Landwirt weiß am besten, wie er nachhaltige Lebensmittel produziert. Fragen wir die Wissenschaft und weniger Großkonzerne, wie wir eine ökologische und gesunde Zukunft gestalten wollen. Ich will, dass wir in Europa in Zukunft eine gesunde Landwirtschaft haben und keine Agrarindustrie.